Para Boris Johnson o Donald Trump, Europa era solo un mercado contra el que competir.

Europa es sus valores y sus principios, contra los que no cabe la competencia. Sin sus valores y sus principios, Europa no es nada. Por eso, anteponemos hoy el Estado de Derecho al mercado. Hoy creamos un mecanismo sobre el Estado de Derecho que va a consagrar en este continente que los principios y los valores anteceden siempre al mercado. Nace con la confianza de no ser usado, porque lo que busca no es castigar a nadie, sino protegernos a todos. Es nuestra alarma frente al autoritarismo pretende protegernos frente a tentaciones presentes o futuras de quienes abusan del poder y pretende que aquellos que ordenan qué decir y qué pensar, qué es verdad y qué no lo es, no se atrevan a hacerlo porque encuentren un castigo. El nacionalpopulismo, como todos los virus, no discrimina por frontera, raza o género. Miren, si no, lo que está pasando en los Estados Unidos de América, donde la democracia más sólida, estable e ininterrumpida en 250 años no ha podido evitar que su presidente en funciones no acepte un resultado electoral. Si lo que está haciendo Donald Trump lo hiciera el presidente de otro país americano, el Congreso norteamericano estaría ya hablando de sanciones. De eso se trata con este mecanismo de anteponer la democracia a la economía. El Estado de Derecho es respeto a la igualdad de hombres y mujeres es respeto a la diversidad, a la libertad religiosa, educativa respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la independencia de la justicia. Todo eso es más importante que el mercado. Este mecanismo de Estado de Derecho no nace contra nadie nace para defendernos a todos. Si algún país lo contraviene, aunque sea el mío, debe ser sancionado.